Predsedujoči. Tekom celega dneva se za mene osebno dogajajo čudne stvari. Jaz mislim, da je Slovenija pravna in pa, predvsem pravno, dobro, tudi socialna država, ampak tole, kar, se dogaja zdaj, pa tudi prej, glede na to, da sem nov poslanec, malo ne gre od rok. Pogovarjamo se, ali bo, se bo izpolnila ustavna odločba ali ne. Šestnajst neuresničenih ustavnih odločb je že in to v neki državi, ki ni bila demokratična, pravna in ne vem kakšna še. Zdaj ugotavljamo, da je to anarhija v bistvu, ne. Če se take stvari ne, uresničujejo, potem je to neke vrste anarhija. Predhodno smo ustanavljali preiskovalne komisije. A je delo državnega zbora to, da preiskuje in da išče krivce za, nekaj? Ali je državni zbor, zakonodajni organ? Kaj dela policija, kaj delajo tožilci, kaj delajo sodišča? Jaz resno se sprašujem, a res živim v državi, kjer je totalna anarhija? In gotovo bi lahko razpravljal še o določenih stvareh določenem krogu ljudi, ki je privilegiran, drugi, ki ki težko živijo in ne vem kaj še vse. A veste, ko sem se jaz odločil za to, da grem za poslanca, sem trdno verjel v to, da je treba zakone spoštovati. Kot župan sem odloke spoštoval. Če je občinski svet nekaj sklenil, je bilo to zame sveto. Tukaj se pa prepiramo, zdaj ne mi zameriti, da, imam občutek, zaradi oslovske sence. Dejstva so jasna, dejstva so znana in jaz pričakujem od ministra, da bo tako, kot je obljubil, v doglednem roku implementiral ustavno odločbo ustavnega sodišča. Pa mogoče sem se komu zameril, ampak vseeno. Tak način dela ne pelje nikamor. In treba se bo strezniti po dvajsetih in nekaj letih in končno začeti funkcionirati kot pravna država, ki bo imela zakone zato, da se jih spoštuje, ne krši, ki bo imela organe zato, da delajo svoje delo in da peljejo v boljši jutri. Ker če tega ne bo, potem bo večno ostal neki prizvok tega, da je nekdo več vreden kot drugi. S tem se pa sam osebno ne strinjam.